frú forseti með þessu frumvarpi er lagt til að alþingi heimili að fullgilt sé fyrir íslands hönd bókun um breytingu á samningi sem er um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum milli aðildarríkja evrópuráðsins og aðildarlanda o e c d

frumvarpið gerir ráð fyrir að ákvæðum hennar verði veitt lagagildi hér á landi þegar bókunin hefur öðlast gildi að því er okkur íslendinga varðar samningurinn var fullgiltur með heimild í lögum sem voru númer sjötíu og fjögur nítján hundruð níutíu og sex og hann öðlaðist gildi hvað ísland varðar í nóvember nítján hundruð níutíu og sex þetta er merkur samningur frú forseti hann var upphaflega gerður til að efla alþjóðlegt samstarf í skattamálum og berjast gegn skattsvikum og í því skyni kveður samningurinn meðal annars á um gagnkvæm skipti

útvegun gagna og skjala og aðstoð við innheimtu skatta það er hins vegar alveg ljóst að samkvæmt þessum samningi er fullveldi ríkja og réttindi skattgreiðenda að fullu virt og samningurinn tryggir vernd í því skyni að gæta trúnaðar vegna þeirra upplýsinga sem kunna að verða veittar á grundvelli fullgildingar hans með samþykkt þessa frumvarps

er að færa samninginn að þeim alþjóðlegu mælikvörðum sem gilda um upplýsingaskipti af þessum toga og hún kveður til dæmis á um strangari skyldur aðildarríkja til að skiptast á upplýsingum frá því sem nú er sérstaklega er nefnt að bókunin skyldar ríki til að veita upplýsingar þó þær séu í vörslu banka og annarra fjármálafyrirtækja þetta er mikilvægt ekki síst á þessum síðustu tímum frú forseti þegar ríki og ríkisstjórnir hafa verið að freista þess að afla upplýsinga sem hingað til hafa verið tryggilega geymdar í skjölum og skjalasöfnum banka til að geta upplýst um mál sem upp hafa komið í kjölfar þess að bankar hafa hrunið ekki bara á íslandi heldur í öðrum löndum það er þess vegna til að auðvelda gagnkvæma aðstoð ríkja af þessu tagi sem frumvarpið er flutt af ríkisstjórninni auk þess gerir bókunin þeim ríkjum sem eru hvorki aðilar að o e c d eða evrópuráðinu kleift að gerast aðilar að samningnum svo fremi sem aðildarríkin að öðru leyti samþykkja ég legg til herra forseti að þegar þessari umræðu lýkur verði þessu frumvarpi vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar